Mlajši moški, fantek, deček. svetlo rjave svetlo rjavi lasje, malo daljši, do brade, z nasmehom, modre oči, pegice, okrogel obraz, polna lica. Moški srednjih let, temni lasje, skravžani lasje, velika ušesa, zaprta usta, rjave oči, košate obrvi, grize si zgornjo ustnico. Temnopolti moški srednjih let, mandljevo oblikovane oči, širok nos, velik nasmeh, kratki lasje, bolj kvadratasta brada. Starejši moški s podbradkom, rjavimi lasmi, ja, na paž, paž, tako neki kljukast nos, kisel nasmeh, gube na čelu. Fant, mlajši fant, s pogledom izpod čela, rjavimi lasmi, ki mu grejo čez oči, rahel nasmešek. Ženska, v svojih dvajsetih, recimo, s skrivnostnim nasmeškom, pardon, z modrimi očmi, tankimi obrvmi, visoko čelo, dolgi rjavi, dolgi rjavi lasje, vdrtine v licih. Moški srednjih let, svetlo rjavi lasje, krajši, oblikovani z gelom, da mu štrlijo navzgor, debelejše obrvi, modre oči, oči so oblike, malo bolj na dol mu grejo oči. priprta usta, vidijo se mu zgornji zobje, nepobrit. moški z oranžkastimi lasmi, modrimi očmi, bolj okroglim obrazom, rdečimi lici, nasmeh, z zaprtimi usti, brada, ki mu gre tudi v vrat, nepobrit. Moški nekega indijskega porekla, rjave oči, velike oči, bolj, bolj redke obrvi, gosti rjavi lasje, nasmešek z zaprtimi usti, kvadratasta brada, vidijo se mu ušesa. Ženska srednjih let, verjetno okoli svojih dvajsetih, z modrimi, svetlo modrimi očmi, prifrknjenim nosom, našobljenimi ustnicami roza barve, z dolgimi lasmi, ki so blond in rjavi, z eno ramo proti enim ušesu, pogled v daljavo, naličena.